Já jsem podpořil také tuto směrnici, protože mám pocit, že právě v boji proti daňovým únikům mohou jednotlivé daňové orgány jednotlivých národních států velmi intenzivně spolupracovat a je třeba, aby zde Evropa v rámci svého evropského práva přijala pro to jasná pravidla, pro přeshraniční spolupráci daňových orgánů. Už to tady kolegové říkali, problém úniku peněz do daňových rájů je velkým problémem EU a my tedy musíme na to reagovat dostatečně kvalitní legislativou. Proto jsem také tuto směrnici podpořil a doufám, že v praxi bude využívána, že bude implementována do jednotlivých národních právních úprav a přispěje k tomu, aby mezi jednotlivými daňovými orgány členských států docházelo k povinné výměně informací a aby také ti, kteří se snaží založit např.